Panie Przewodniczący! W tym roku minie 22 lat od zawarcia układu w Dayton, 18 lat od zakończenia wojny o Kosowo. To sprawozdanie, które w bardzo dobry sposób prezentuje ówczesne i obecne zadania dla Serbii, zarówno postępy, jak i to, co jest przed Serbią w zakresie negocjacji w sprawie członkostwa, buduje pewien że tak powiem optymizm. Przewodniczący Buzek powiedział kiedyś, że udało nam się zapobiec powrotom konfliktów na Bałkanach Zachodnich w sposób zaskakujący i zarazem prosty, bo państwa regionu ustawiły się w kolejce do Unii Europejskiej. To było ważne stwierdzenie, ale zarazem to jest niewystarczające my też musimy dokonywać wielu wysiłków.

Nie brakuje oczywiście głosów krytykujących, podważających wartość Unii, ale wydaje mi się, że warto przy okazji tej debaty, mówiąc o Serbii, o tym przypomnieć. Sprawozdanie powinno być nie tylko zachętą dla rządu Serbii, ale przede wszystkim powinno być też swoistą zachętą dla obywateli Serbii, że warto kontynuować, trudne czasami i czasami być może nawet niezrozumiałe na danym etapie, reformy.

Jest wiele postępu w obszarze gospodarki i demokratyzacji, otwarto również nowe rozdziały ale też wiemy, że jest wiele potrzebnych zmian w zakresie praw człowieka, wolności mediów, wymiaru sprawiedliwości czy zaleceń dotyczących chociażby zmiany niektórych przepisów konstytucyjnych.